Je voudrais exprimer ma reconnaissance également envers la Présidence polonaise pour avoir soutenu ce dossier jusqu'à l'approbation que je viens d'évoquer.

Hidalgo, la protection de la propriété intellectuelle me tient à cœur. C'est un sujet important pour notre économie. C'est un défi majeur que nous devons relever ensemble pour la compétitivité.

L'heure d'aujourd'hui c'est naturellement celle de l'internet, c'est aussi celle de l'Europe.

La création de cet Observatoire européen sur les infractions aux droits de la propriété intellectuelle il s'appellera donc ainsi, Monsieur Hidalgo, comme le Parlement l'a souhaité, l'Observatoire européen sur les infractions aux droits de la propriété intellectuelle, je suis d'accord avec cette appellation est une initiative majeure dans cette direction. C'est d'ailleurs la première initiative législative de ce plan d'action. L'Observatoire sera un des piliers de notre lutte commune contre ces infractions.

en outre, il apportera une capacité nouvelle pour obtenir des données fiables sur l'impact réel de ces infractions sur l'économie et les emplois en Europe.

Je veux remercier le Parlement de son soutien à notre proposition dans les négociations avec le Conseil, notamment lorsqu'il s'est agi d'obtenir que les informations et les données soient bien fournies par les États à l'Observatoire. Et grâce à cet accord conclu, l'Observatoire va devenir pleinement opérationnel au sein de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, et cela dans les plus brefs délais. Cela ne marquera pas, Mesdames et Messieurs les députés, la fin de tous nos efforts et de notre coopération. Mes services resteront pleinement associés à l'ensemble des activités de l'Observatoire, dans un esprit de coopération avec l'Office. Par ailleurs, la Commission sera un des principaux bénéficiaires des services fournis par l'Observatoire, du fait de la crédibilité et de l'objectivité renforcée des données qu'il collectera. Le règlement va donner aussi à la Commission la possibilité de saisir l'Office pour qu'il émette des recommandations dans les domaines qui sont traités par l'Observatoire. Je souhaite, Mesdames et Messieurs, que le Parlement reste très étroitement associé aux travaux de l'Observatoire, comme nous l'avons proposé, comme vous l'avez demandé et comme je l'ai rappelé, pas plus tard que vendredi après midi lorsque, Monsieur Hidalgo, je me suis trouvé pendant toute une journée

Il est très important, Mesdames et Messieurs, pour agir correctement et non pas du mauvais côté, que nous ayons une bonne connaissance de ces phénomènes et de ces infractions.